O jej odpowiedzialnym działaniu świadczy zaangażowanie w zwalczanie handlu ludźmi. A przecież przemyt ludzi, powiązany z przemytem narkotyków, broni i niestety terroryzmem, to część zjawiska, z którym obecnie mamy do czynienia. Potrzebne jest wzmocnienie zewnętrznych granic Unii Europejskiej, wdrożenie programu powrotów.